Într adevăr, peste 4 mii de oameni au fost uciși în ultimii ani, în cursul ofensivei declanșată de mișcarea Boko Haram pentru instaurarea unui regim islamic în Nigeria.

În această situație, Uniunea Europeană are datoria de a cere ferm autorităților nigeriene să depună toate eforturile pentru asigurarea respectării drepturilor tuturor cetățenilor. Guvernul federal trebuie să își consolideze capacitatea de protejare a populației în fața atacurilor extremiste și are datoria să acționeze asupra cauzelor profunde ale conflictului, în special prin redistribuirea echitabilă a veniturilor publice. Încurajăm autoritățile nigeriene să acționeze în spiritul toleranței și pe calea dialogului, pentru aplanarea tensiunilor din societate.